Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, merci pour toute la compétence, la patience et la vision que vous mettez dans l'exercice de vos fonctions.

D'abord, je suis surpris que le Conseil ne soit pas là, parce qu'au fond, c'est le Conseil qui devait nous présenter cette proposition.

C'est au Conseil qu'il appartient de faire cette proposition de mission spécifique de la Banque centrale en matière de contrôle prudentiel. Et je suis du même avis qu'un certain nombre de nos collègues oui cette base juridique a le mérite de l'efficacité, mais je crois qu'elle ne répond pas aux attentes de nos concitoyens, qui souhaitent une régulation européenne.

Je crois qu'il faudra faire vérifier ce point. Je voudrais également attirer l'attention sur le fait que, depuis environ quatre ans, la commission du contrôle budgétaire demande qu'en vertu de cette base juridique, il soit procédé à un contrôle de régulation de la Banque européenne d'investissement, et il serait utile que cette régulation s'étende aux banques publiques, et notamment aux banques publiques de développement.